Monsieur le Président, les autorités saoudiennes ne peuvent plus cacher l'atroce vérité le journaliste Jamal Khashoggi a été découpé vivant et la disparition de son corps en dit long sur le sort atroce qu'il a subi, victime d'un meurtre planifié des jours à l'avance. Le vrai visage de Mohamed Ben Salman, véritable enfant chéri des médias, des politiques et des lobbies en Europe, apparaît comme celui d'un sinistre tyran sanguinaire et brutal, vivant dans l'opulence des pétrodollars. Il a déjà montré dans la guerre atroce menée contre la population du Yémen, dans les répressions barbares contre les minorités chiites de son pays et dans la chasse lancée aux opposants, comme Raif Badawi, qu'il était sans aucun doute une des pires incarnations du pouvoir de ce véritable État voyou qu'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, qui encourage l'islam radical partout dans le monde et finance la construction de mosquées radicales et dont la responsabilité dans les attentats du 11 septembre 2001 est accablante.